Señora presidenta, la sanidad pública constituye el corazón del estado de bienestar y de una sociedad justa.

En Galicia, mi tierra, las enfermeras, pero también otros colectivos sanitarios, son víctimas de abusos en la contratación por parte del Gobierno regional, la Xunta de Galicia. Esta situación ha llevado a colectivos como Enfermeiras Eventuais en Loita a organizarse para denunciar abusos, como que una enfermera se vea obligada a firmar más de quinientos contratos en diez años, muchos de ellos por horas. Es una situación inaceptable que maltrata a una profesión esencial para proveer de cuidados a nuestras familias. Por eso, en mi estreno en este Pleno, quiero reivindicar el papel de la enfermería en Europa, de millones, de cientos de miles de profesionales, y exigir respeto y condiciones laborales dignas y justas para estas profesionales.